Señora Presidenta, Alexis Tsipras, en su discurso de investidura en el Parlamento griego, dice dos cosas uno, queremos pagar la deuda dos, queremos buscar una solución, mutuamente beneficiosa para Grecia y para nuestros socios. ¿Es esto radical? No. Propuestas del Gobierno griego acuerdo puente hasta junio y vincular el pago de la deuda al crecimiento. ¿Es esto radical?

Respuesta del Banco Central Europeo no, sigan ustedes haciendo lo mismo que ha llevado a Grecia al desastre. ¿Es esto radical? Sí.